Spoštovana podpredsednica, gospa ministrica, kolegice in kolegi. V zadnjih nekaj letih se srečujemo z nizkim vpisom v srednje šole, še bolj pa v poklicne šole. Temu botruje več neugodnih dejavnikov, med njimi je gotovo dejstvo, da določenim vrstam dela oziroma določenim poklicem ugled padel. Vzroki za to so gotovo v v propadu številnih podjetij in v nizki ceni za opravljeno delo. Prav tako je pomembno dejstvo, da se soočamo z veliko strukturno brezposelnostjo mladih, ki se vključujejo v gimnazije in da nadaljujejo študij družboslovja, kjer pa primanjkuje delovne sile. Istočasno pa se gospodarstvo spopada s pomanjkanjem kadra v določenih poklicih, ki pa jih naša podjetja nujno potrebujejo. Kljub temu da je zaposlitev zagotovljena, se povpraševanje po nekaterih poklicih presega ponudbo interesa za izobraževanje določenih programih pa ni. Ostaja neskladje med izobraženostjo iskalca zaposlitve in potrebami trga delovne sile in to neskladje je potreba odpraviti. S tem soglašajo tako izobraževalni zavodi kot tudi delodajalci. Tudi v poslanski skupini Desus menimo, kar se tiče dopolnitve zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, da je nujno, da se izobraževalni sistem in gospodarski sektor tesno povezana. Poslanski skupini Desus smo prepričani, da je pri oblikovanju izobraževalnih programov nujno treba izkazati dialog, iskati dialog z gospodarstvom, negospodarstvom ter izobraževalnim sistemom zaradi ugotavljanja zavojnih tendenc in potreb po kadrih ter načrtovati takšno vsebino izobraževalnih programov ter kakovost učnih izidov in kompetenc, da bo do dijaki zaposljivi takoj po koncu srednjega šolanja oziroma se bodo lahko izobraževali naprej in tudi po končanem višjem izobraževanju dobili primerno zaposlitev. V naši poslanski skupini soglašamo, da imajo delodajalci, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom, lahko velik vpliv na nadaljnji razvoj mladih in njihovo uspešno poklicno kariero in posledično na njihovo življenje. Povezovanje izobraževanja in praktičnega usposabljanja z delom je eno izmed pomembnejših področij uvajanja mladih v delovni proces in njihovo zaposlitev. Zato mi, poslanke in poslanci, zato mi, poslanke in poslanci Desus, ne zavračamo možnosti za ponovno uvedbo tako zvanega dualnega izobraževalnega sistema, torej vpeljave vajeništva v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju. Zavedamo pa se, da je treba k tej, naj tako rečem, mini reformi pristopiti premišljeno in načrtno, predvsem pa je treba upoštevati tudi aktualne finančne razmere, in sicer ne samo v gospodarstvu, ampak tudi v javnofinančne zmožnosti države za vsaj vse financiranje stroškov, ki jih vajeništvo potegne nekako za sabo. Torej potrebujejo konsenz med socialnimi partnerji, sistemsko ureditev te vrste izobraževanja ter finančne zmožnosti nosilcev in države. Glede prvega pogoja, torej konsenza, lahko rečemo, da je izpolnjen, nedavno parafiran socialni sporazum namreč vsebuje dogovor, da se bo vajeništvo sistemsko uredilo ob zagotovitvi stabilnega in dolgoročnega financiranja. Iz tega sporazuma izhaja tudi, da je nujna promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja med mladimi delodajalci in starši, v katerih naj bi v polni meri vključeni v kateri naj bodo v polni meri vključeni vsi socialni partnerji. Še posebej je promocija pomembna pri tako imenovanih deficitarnih poklicih. Drugi pogoj, sistemska ureditev tega področja seveda zahteva poseg oziroma ureditev pri večjem številu zakonov, torej vsaj še zakon o delovnem razmerju, zakon o organizaciji financiranju vzgoje izobraževanja in odpreti bi bilo verjetno potrebno še kakšen tretji prepis predpis. In tretji pogoj je je torej zmožnost financiranja dualnega sistema, kar pomeni zagotavljati sredstva, pa to ne glede na vir financiranja, ali naj bo to država ali delodajalec, pa je v naši oceni tem času največja težava in morebiti tudi zadržek, da se vajeništvo uvede v zelo kratkem času. Predvsem je na delodajalcih, da spremenijo svoj pogled na zaposlene in kontekstu vajeništva tudi na vajence, saj žal v v svojih zaposlenih le redki vidijo dodano vrednost svojemu podjetju, za večino delovna sila namreč več ali manj predstavlja le strošek. Naj spomnim, da smo v prejšnjem mandatu že obravnavali skoraj identičen predlog zakona. Danes obravnavani se razlikuje od prejšnjega v tem, da se dodaja še možnost brezplačnega najema prostora in naprav diplomantom, ki zaradi socialnega stanja ne zmorejo sami pričeti s podjetniško dejavnostjo. Takrat ga je sestala poslanska skupina Desus zavrnila, pa še še enkrat poudarjam, da nismo nasprotovali in tudi ne nasprotujemo uvedbi vajeništva. Tako kot takrat pa se tudi danes sprašujemo ali je predlagatelj danes obravnavanega zakona meni, da se v današnjih aktualnih razmerah rešitve izpred izpred osemnajstih letih res primerne, da se skoraj v identični obliki vpeljejo popolnoma drugačno, ni v v drugačni gospodarski finančni položaj v državi, kot je bilo daljnega leta šestindevetdeset, devetnajsto šestindevetdeset. Vajeniški sistem izobraževanja je naša država namreč že poznala, in sicer v obdobju desetih let nekako med letom tisoč šestindevetdeset in dva tisoč šest. V letu dva tisoč šest je bil ta sistem ukinjen, in sicer s strani takratne vlade ravno pod vodstvom Slovenske demokratske stranke, ki je krati predlagatelj novele zakona, o kateri teče sedaj razprava. Takrat je bil kot razlog za ukinitev dualnega sistema naveden, da so predstavniki obrtne zbornice kmalu po uveljavitvi zakona kritično presojali zakonske rešitve, saj so pričakovali proračunska sredstva ali druge spodbude, to je davčne olajšave ali druge oblike spodbud za tiste, ki izvajajo praktično us posabljanje vajencev in, drugič, da so na na ustrezno uveljavljene statusa vajencev opozorile tudi evalvacijske študije, ki so bile opravljene strani tujih ekspertov. Zaradi vseh dvomov, ki se pojavljajo v zvezi s tem konkretnim predlogom novele zakona, se bomo poslanke in poslanci v podpori zakona za nadaljnjo obravnavo odločili po opravljeni razpravi, katera sledi. Podpore ne zavračamo priori, pretehtali bomo možnosti za modificiranje tega predloga, v nadaljevanju postopka in skladu z mnenjem oziroma predstavljenimi načrti vlade bomo sprejeli končno odločitev glede predloga novele. Hvala lepa.